Az internetes foglalások mára általánossá váltak, a szolgáltatók ma már nemcsak szállást és utazást kínálnak, hanem több szolgáltatásból álló csomagot értékesítenek, megkönnyítve ezzel a vásárlók döntéseit. Mindez ugyanakkor veszélyeket is rejt magában, hiszen a szolgáltatási problémák, a vásárlók kifogásainak érvényesítése gyakran nehézségekbe ütközik. A gyakorlati példák azt mutatták, hogy a vevők reklamációja esetén a szolgáltatók egymásra mutogatva igyekeztek kibújni a felelősség alól. Az európai polgárok érdeke azt kívánja, hogy tegyük egyértelműbbé, fogyasztóbarátabbá a szabályozást, biztosítanunk kell polgárainkat arról, hogy az általuk megvásárolt szolgáltatásokat azon a színvonalon kapják, amelyre befizettek. Örömmel látom a jogszabály azon törekvését, mely ezt a fontos fogyasztóvédelmi szempontot érvényesíti.